hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um þingsköp alþingis frumvarpið flytja forseti og formenn allra þingflokka það hefur verið í undirbúningi frá því í september tvö þúsund og níu frumvarpið var unnið í nánu samstarfi við þingflokkana fulltrúar þeirra og nú síðast formenn þingflokkanna héldu fundi um málið í vetur er frumvarpið eins og það er lagt fram núna afrakstur þessa starfs samstarfs þingflokkanna um umbætur á störfum alþingis ég þakka formönnum þingflokkanna fyrir mjög gott og ánægjulegt samstarf um þetta frumvarp og tel það sérstakt gleðiefni fyrir alþingi að breið samstaða hafi skapast um meginefni þessa máls vissulega hafa verið skiptar skoðanir innan þingflokkanna um einstök atriði í svo fjölþættu mál og þingsköp alþingis eru

í þessu frumvarpi við væntum þess að sú nefnd sem fær málið vinni frekar að einstökum atriðum er þar aðallega um að ræða skiptingu málefna milli nefndanna einkum í hvaða nefnd skattamál eigi að vera og hvar auðlindamál sömuleiðis hafa nokkur önnur atriði verið rædd á fundum forseta og formanna þingflokkanna sem ekki hafa verið tekin upp í frumvarpið eru það til dæmis dagskrárliðirnir um störf þingsins og óundirbúinn fyrirspurnatími samstaða er um að einnig þurfi að gera breytingar á þeim liðum svo umræður og fyrirspurnir verði markvissari nokkur önnur atriði þingskapanna hafa enn fremur verið til umræðu við undirbúning málsins svo og önnur nýmæli en niðurstaða forseta og formanna þingflokka er sú að þetta skref verði stigið að þessu sinni en haldið verði áfram að þróa starfshætti alþingis og þingsköp þess á komandi árum þannig að efla megi meginhlutverk þess lagasetninguna og eftirlitshlutverkið ég vona að málið fái góða yfirferð í nefnd og að okkur auðnist að ljúka málinu áður en hefðbundin þingfrestun fer fram í sumar meginefni frumvarpsins er breytingar á nefndaskipuninni skýrari ákvæði um eftirlitshlutverk alþingis og um meðferð trúnaðarupplýsinga í nefndum líta má á frumvarpið sem viðbrögð alþingis við tillögum nefndar sem sett var á laggirnar til að athuga og gera tillögur um eftirlitshlutverk alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu forsætisnefnd fól nefndinni vorið tvö þúsund og átta að fara yfir gildandi lagareglur um eftirlit þingsins með framkvæmdarvaldinu og leggja mat á hvort breytinga væri þörf í nefndinni áttu sæti bryndís hlöðversdóttir þá aðstoðarrektor formaður vinnuhópsins andri árnason hæstaréttarlögmaður og ragnhildur helgadóttir prófessor með nefndinni starfaði ásmundur helgason aðallögfræðingur alþingis nefndin skilaði viðamikilli skýrslu um eftirlit alþingis með framkvæmdarvaldinu hún var rædd ítarlega á fundi forsætisnefndar í september tvö þúsund og níu í framhaldinu fól ég starfsmönnum þingsins að gera fyrstu drög að breytingum á þingsköpum í samræmi við tillögur þessa vinnuhóps frumvarpsdrögin voru til meðferðar í forsætisnefnd þingsins en ekki vannst tími til að ræða þau þar nægilega vel til að nefndin gæti flutt málið það var því úr að ég sem forseti alþingis flytti frumvarpið eins og það lá fyrir til að koma þeirra vinnu sem fram hafði farið á framfæri við þingmenn og almenning var það frumvarp flutt í júní tvö þúsund og tíu og hafði að meginefni breytingar á nefndaskipan og eftirlitstörf þingsins vinna við breytingar á þingsköpunum hélt áfram á sumarfundi forsætisnefndar í ágúst tvö þúsund og tíu var þar farið yfir frumvarpið svo og önnur frumvörp sem komið höfðu fram um breytingar á þingsköpum er þing kom saman að nýju í fyrrahaust var svo enn tekið til við frumvarpsvinnuna starfið við þingskapabreytingar fékk nýja og sérstaka þýðingu eftir að alþingi samþykkti samhljóða á fundi tuttugasta og áttunda september tvö þúsund og tíu að breytingar á þingsköpum alþingis væru hluti af víðtækum breytingum á stjórnkerfinu í kjölfar efnahagsáfallanna við fall bankanna í október tvö þúsund og átta miða þessar breytingar sem hér liggja fyrir að því að styrkja störf nefndanna og þar með faglega umfjöllun alþingis um þingmál svo og að efla eftirlitshlutverk þess og styrkja stöðu þess gagnvart framkvæmdarvaldinu eru í frumvarpinu mikilvæg ákvæði um upplýsingarétt þingmanna upplýsingaskyldu ráðherra og meðferð trúnaðarmála í nefndum þingsins frumvarpið felur í sér róttæka breytingu á nefndakerfi þingsins er gert ráð fyrir því að nefndum verði fækkað verulega og að ekki verði bein samsvörun milli ráðuneyta stjórnarráðsins og málefnaskiptingar nefndanna heldur ræður álag í nefndastarfi meira um verkefnaskipulag þingsins enn fremur eru í frumvarpinu tillögur sem reynsla undanfarinna ára hefur sýnt að hagkvæmt þyki að gera til að laga starfshætti þingsins loks eru nokkrar breytingar sem nauðsynlegar eru til samræmis við breytingar á nefndakerfinu og önnur atriði í frumvarpinu í skýrslu þingmannanefndarinnar sem fjallaði um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis er nánari grein gerð fyrir tillögum sem samþykktar voru samhljóða þar á meðal um að endurskoða skuli þingsköp alþingis í því sambandi er í skýrslu nefndarinnar bent á að til þess að bregðast við gagnrýni á störf og starfshætti alþingis þurfi að auka sjálfstæði þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu leggja meiri áherslu á eftirlitshlutverk þingsins og auka fagmennsku við undirbúning löggjafar í tillögum nefndarinnar kemur meðal annars fram fyrstu að alþingismenn setji sér siðareglur annars að styrkja beri eftirlitshlutverk þingsins rétt þingmanna til upplýsinga aðgengi að faglegri ráðgjöf og stöðu stjórnarandstöðunnar á alþingi sem gegnir þar mikilvægu aðhaldshlutverki þriðja að sett verði almenn lög um rannsóknarnefndir við því hefur verið brugðist með frumvarpi þess efnis sem nú er til lokameðferðar hjá allsherjarnefnd fjórði að nefndaskipan og störf fastanefnda alþingis verði endurskoðuð með það að markmiði að gera þær skilvirkari í því sambandi taki nefndaskipan þingsins mið af þörfum þingsins en ekki skipulagi stjórnarráðsins þá verði reglur um opna nefndafundi færðar í þingsköp fimmta að endurskoðað verði það verklag sem tíðkast hefur við framlagningu stjórnarfrumvarpa með það að markmiði að auka sjálfstæði þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu en í því sambandi er mikilvægt að stjórnarfrumvörp séu lögð fram með góðum fyrirvara sjötta að settar verði skýrar reglur um innleiðingu e e s gerða sem tryggi meðal annars góð vinnubrögð og vandaðar þýðingar á e e s gerðum nefndin leggur sérstaka áherslu á það loks segir í skýrslu þingmannanefndarinnar með leyfi forseta þingmannanefndin leggur áherslu á að niðurstöður þingmannanefndarinnar um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og skýrsla vinnuhóps um eftirlitshlutverk og starfshætti alþingis frá haustinu tvö þúsund og níu verði lagðar til grundvallar við endurskoðun á lögum um þingsköp alþingis við endurskoðun á þingsköpum alþingis hafa framangreind atriði verið höfð að leiðarljósi meginmarkmið frumvarpsins miðar þannig að því að því að gera þinginu betur kleift að annast þau verkefni sem því eru falin samkvæmt stjórnarskrá einkum við að veita stjórnvöldum aðhald og hafa eftirlit með starfsháttum framkvæmdarvaldsins nánar tiltekið er lagt til fyrstu að settar verði skýrari reglur um rétt alþingis einkum þingnefnda til upplýsinga og gagna frá stjórnsýslunni

þriðja að alþingi verði gert kleift að taka við trúnaðarupplýsingum sem hafa þýðingu fyrir störf þingsins fjórði að nefndaskipulag alþingis verði endurskipulagt og einni tiltekinni nefnd falið að fara með mál er lúta að eftirliti með handhöfum framkvæmdarvalds nefndum verði fækkað úr tólf í sjö og nefndasætum þar með úr hundrað og tíu í sextíu og þrjú og formennsku þeirra skipt milli þingflokka eftir þingstyrk

fimmta að alþingi verði auðveldað að fylgja eftir þingsályktunum með því að skylda ríkisstjórnina til að leggja árlega fram skýrslu um framkvæmd þeirra sjötta að staða minni hlutans á alþingi verði styrkt einkum með ríkari upplýsingarétti þingmanna og upplýsingaskyldu ráðherra sem miðar að meira jafnræði þingmanna í aðgengi að upplýsingum svo og rétti allra þingflokka til formennsku í þingnefndum réttur minni hluta miðast nú við fjórðung þingmanna í stað þriðjungs áður sjöunda að sköpuð verði festa um þinglega meðferð e e s mála auk þess sem þinginu verði gert kleift að fylgjast betur með undirbúningi e e s mála á fyrri stigum áttunda að ýmis ákvæði þingskapa verði löguð að þeirri þróun sem orðið hefur síðustu missirin er varðar störf þingsins fyrstu sex atriðin má rekja beint til ábendinga í skýrslu vinnuhópsins um þingeftirlit sem áður er minnst á við útfærslu á ákvæðum frumvarpsins sem að þessu lúta hefur verið höfð hliðsjón af reglum annars staðar á norðurlöndum enn fremur hefur verið tekið tillit til ráðgefandi tilmæla evrópuráðsins númer sextán hundruð og eitt tvö þúsund og átta um réttindi og ábyrgð stjórnarandstöðunnar í störfum þinga í lýðræðisríkjum sjöunda atriðið um e e s málin byggist á tillögum í skýrslu utanríkismálanefndar til forsætisnefndar frá áttunda október tvö þúsund og átta um fyrirkomulag á þinglegri meðferð e e s mála í skýrslunni komu fram ýmsar tillögur um ábendingar á reglum sem forsætisnefnd

að fenginni þessari skýrslu voru samin drög að nýjum reglum um þinglega meðferð e e s mála þar sem ítarlega er fjallað um meðhöndlun þessara mála og samskipti við stjórnarráðið allt frá því að tillögur eru á mótunarstigi innan evrópusambandsins þar til lagafrumvörp eru lögð fram á þingi sem er ætlað að innleiða reglur sem byggjast á e s b gerðum forsætisnefnd hefur nú endanlega afgreitt þessar reglur og liggja þær fyrir á vef þingsins í ljósi þess að reglurnar leggja ákveðnar kvaðir á stjórnarráðið þykir rétt að þeim sé veitt lagastoð í þingsköpum alþingis áttunda atriðið það er ýmsar minni háttar breytingar byggist á þeirri reynslu sem fengist hefur í störfum þingsins síðan endurskoðun þingskapa fór fram árið tvö þúsund og sjö og samkomulag hefur orðið um að kalli á breytingar nánar er vikið að þessum breytingum í athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins ég legg til virðulegi forseti að mál þetta verði að lokinni þessari umræðu látið ganga til sérnefndar er það mest í samræmi við þá hefð sem verið hefur um viðamiklar breytingar á þingsköpum er mikilvægt að í þá níu manna nefnd þingskapanefnd veljist fulltrúar allra þingflokka hér á alþingi fastanefndirnar eru allar önnum kafnar við sín störf en sérnefndin ætti að geta einbeitt sér að þessu mikilvæga máli sem miklu varðar um

og hafa lagt sig fram um að þetta mikilvæga mál nái fram að ganga